Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. KD ne more biti višji ali nižji, ampak KD pač je. Ker se izračuna po nekaj metodologiji. Izvorno se je katastrski dohodek od, izračunal kot razliko med prihodki in materialnimi stroški gospodarjenja. Tako je bilo izvorno. Takrat, ko se je prvič postavil v tej državi. No, in ko je bil nekega dne postavljen, se je nekaj časa revaloriziral v vsej zgodovini, pol je pa zelo dolgo se nič ni popravljal ta ta vrednost se ni popravljala. Pa to so bile vrednosti res nizke. In to je bil najbrž razlog, da je prejšnji parlament sprejel zakon, o katerem danes govorimo kritično. Ponovno poudarjam, ni ga sprejela vlada, sprejel ga je parlament! In tako naj velja tudi v bodoče. Upam, da to je jasno vsem. Danes smo slišali cel kup stvari okrog tega zakona, ki nimajo od, o zakonu prav nobene zveze. O vseh težavah v kmetijstvu, vse, kar je v kmetijstvu narobe, in jaz se strinjam s tem, da je veliko težav v kmetijstvu, poznam dobro svoj volilni okraj, ga diham, če če se smem tako izraziti, eni, ga poznam v dušo, redno hodim gor in od tam tudi izhajam in skupaj z njimi želimo tudi tam nekje napredek narediti. Ampak povem vam, da problematika davka na katastrski dohodek, o čemer danes govorimo, je relativno majhna vsaj, k, v primerjavi vsemi drugimi težavami v kmetijstvu. In tu sem skoraj prepričan, da se s kolegi na opozicijski strani seveda strinjamo. Jaz pa moram reči, da verjamem v slovenskega kmeta, kljub vsem težavam, ki so s kmetijstvom povezane. Jaz res verjamem v njegovo propulzivnost, živost, podjetnost, iznajdljivost nenazadnje, in ta slovenski kmet se je vedno pokazal kot izredno iznajdljiv v, pač v razmerah, v katerih je živel, tako v socializmu pa še prej, kot danes tudi v teh razmerah, v katerih je. In zelo spoštujem tudi njegovo pamet, tako da težko rečem, da je ubog, ker po mojem ni, zato ker ima pamet, in ta je njegov največji kapital in s to pametjo zna tudi zelo dobro funkcionirati v tej družbi, z, v tej zakonodaji, ki velja in v teh razmerah političnih strank, levih, desnih vlad in tako dalje. Kar se mene tiče, bom tudi v bodoče deloval zelo v prid slovenskega kmeta, ampak to zlasti v spoštonja, spoštovanju njegove pameti, ker to je ključni njegov kapital, traktor, računalnik, vse drugo se da kupiti, medtem ko pamet pa težko kupimo. Zdaj, vse za, vse zakone, ki so bili vloženi, predloge zakonov, davčnih, lahko v, ocenimo z blizu milijarde evrov bi imeli finančnega učinka. O tem sem že govoril. Zakon o DDV-ju pa vseh tistih, ki so bili vloženi. Še enkrat poudarjam, tako se gospodinjstva ne vodi. Seveda ne bi mogel, tudi doma tako delati, da nenadoma bomo ostali brez prihodkov, pa bomo imeli enak standard kot prej. Ne gre. Preprosto je treba zagotoviti vire, in zato kadar se pogovarjamo o davkih, in jaz sem prepričan, da naši davkoplačevalci, državljani zelo dobro razumejo, da se s tem ni igrati kar tako, v smislu neke neskončne lahkotnosti, ampak je treba tudi imeti vedno temeljite razmisleke. Zato čakam, še enkrat poudarjam, to vlado, da bo prišla, računam da, upam, da naslednje leto, z neko idejo celotnega prestrukturiranja davkov in le tako, kadar je zadeva v celoti obravnavana, jo lahko potem tudi korigiramo, spreminjamo levo, desno, malo gor, malo dol, prilagajamo najbolje slovenskim državljanom, potrebam slovenske socialne države. Takole sekat noter s parcialnimi, parcialnimi, sicer zelo dopadljivimi rešitvami do davkoplačevalcev, pa ni optimalno za funkcioniranje države. In za to državo, moram reči, bom jaz dal vse, ker je edina, ki jo imamo, nobene druge nimamo in zato moramo spoštovati tudi na način, da delujemo v smislu njene stabilnosti. In kaj so drugo, kot finance, eden najpomembnejših stebrov stabilnosti države. Hvala lepa.